Concrètement, en quatre ans, les investissements chinois en Europe ont été multipliés par cinq et, dans le même temps, les autorités chinoises imposent des conditions de plus en plus strictes pour empêcher les opérateurs européens de s'implanter sur leur marché. Oui, évidemment, il y a un problème de réciprocité et des risques majeurs pour l'Europe, parce que nos secteurs stratégiques, comme la robotique, la défense, les hautes technologies et le secteur aéroportuaire, sont visés. Le risque, ce sont des transferts de technologies vers un État étranger qui, à terme, menace évidemment nos intérêts européens.

Je pense notamment à la France, mais je suis d'avis que toute l'Union européenne aurait intérêt à le faire, d'autant plus que, dans ce domaine des investissements étrangers, comme d'ailleurs dans le domaine de l'accès aux marchés publics, les autres États industrialisés, eux, se défendent. Regardez ce que fait le Canada, ce que fait le Japon, ce que font les États Unis, ce que fait l'Australie. Bref, nous ne pouvons pas rester les bras ballants à expliquer que tous les investisseurs sont les bienvenus, sans jamais défendre nos entreprises et nos États membres.

Je pense que l'Europe doit agir et s'inspirer de ces politiques de fermeté aussi bien sur les marchés publics que sur les investissements étrangers.